Vážená pani predsedajúca, rád by som poďakoval kolegovi Zwiefkovi k správe, ktorá bez zasahovania do národných kompetencií rieši vážny a praktický problém medzinárodného únosu detí. A ďakujem aj kolegom za podnetné príspevky a pohľady, ktoré k tejto téme dávate. Rozpad manželstva je vždy tragédiou, ktorá ohrozuje vývoj detí. Keď sa dieťa stáva rukojemníkom sporu medzi dvoma hádajúcimi sa manželmi, ktorí mali byť jeho milujúcimi rodičmi, je to prehra pre všetky strany. O to viac, ak neboli vypočuté hlasy detí, v ktorej krajine a s ktorým rodičom chcú žiť. Srdcervúce prípady unesených detí vlastnými rodičmi do iných členských štátov stáli tvárou v tvár neschopnosti európskych súdnych mechanizmov zastaviť toto šialenstvo. Verím, že tento parlament bude pokračovať v nastavenom trende a práva detí v akejkoľvek situácii a v ktoromkoľvek stupni vývoja bude bezpodmienečne ctiť. A chcem týmto slovom poukázať aj na tie deti, ktoré sú ešte len v maternici a ešte sa nestihli narodiť.